Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, nous mesurons tous l'ampleur de votre tâche et les difficultés qui sont liées à la coordination des États membres, très susceptibles sur leurs prérogatives diplomatiques et militaires. Ceci nous invite donc à une certaine indulgence et à reconnaître bien volontiers que vous ne ménagez pas vos efforts. Pour autant, il est impossible pour nous, aujourd'hui, de ne pas exprimer une certaine déception, voire une certaine frustration, que l'on retrouve d'ailleurs bien exprimée dans le rapport Brok, lorsqu'il insiste sur l'absence de sens clair des priorités stratégiques de la PESC. L'ambition louable que vous affichez, c'est la mise en œuvre de l'approche globale la comprehensive approach qui doit constituer la valeur ajoutée de l'Union européenne sur la scène internationale. Mais je dois vous avouer que l'approche semble surtout globale dans sa dimension et, j'allais dire, dans sa dispersion géographique. À vouloir être partout, tout le temps, on se demande parfois ce que fait vraiment l'Union européenne et où elle exerce vraiment une capacité globale avec succès. Vous avez justement mentionné la corne de l'Afrique c'est vrai, l'Union y met en œuvre tous ses moyens, y compris militaires, et c'est encore un succès, mais un succès limité. La PESC doit vraiment sortir d'une logique d'initiatives fragmentées, éclatées qui se nouent au fil des urgences et de l'actualité pour se concentrer sur une hiérarchie des priorités et une véritable mobilisation cohérente de tous ses instruments.